Señor presidente, he votado a favor de este informe, que me parece importante para resaltar la importancia de la acuicultura en Europa y alguno de los problemas que tiene actualmente. La Unión Europea es el primer mercado mundial para los productos de la pesca y de la acuicultura.

Esto indica que la acuicultura puede jugar un papel mucho más relevante, y este sector tiene, por tanto, un gran potencial en la Unión Europea. Y, sin embargo, lo que está sucediendo no es eso. La producción mundial fuera de la Unión Europea ha crecido un 7 anual desde el año 2000, mientras que la producción de acuicultura en Europa ha entrado en recesión en la última década.

Significa que tenemos potencial para seguir creciendo y, para ello, hay que hacer inversiones en innovación. La acuicultura, finalmente, aporta productos de alta calidad, con altos estándares de sostenibilidad y protección al consumidor.